virðulegur forseti ég mæli hér fyrir máli sem ég hef mælt fyrir áður á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi það náði ekki fram að ganga þá en hlaut hins vegar jákvæða efnislega umfjöllun hjá velferðarnefnd sem lagði til að það yrði samþykkt óbreytt en því miður þá komst það ekki til annarrar umræðu hér í þingsal þetta er sem sagt tillaga til þingsályktunar sem við núna þingmenn bjartrar framtíðar leggjum fram um að komið verði á jöfnu búsetuformi barna sem búa á tveimur heimilum tillagan gengur út á það að fela innanríkisráðherra að skipa þriggja manna starfshóp sem skili tillögum um það hvernig útfæra megi jafnt búsetuform barna sem búa jafnt og til skiptis hjá báðum foreldrum sínum á tveimur heimilum það er þá markmið starfshópsins að útfæra bestu mögulegu lausnina sem hentar slíkum börnum og við teljum að það geti verið annað tveggja annað hvort að það verði útfært nýtt lagalegt hugtak

milli tveggja heimila þegar börn búa á tveimur heimilum verði jafnaður út vegna þess að hann er mjög mikill eins og er hins vegar er hægt að fara þá leið að einfaldlega taka upp leyfi fyrir börn til að búa á tveimur heimilum eða sem sagt hafa tvöfalt lögheimili og ég hef nú svona spurst fyrir í þjóðskrá hvort þetta sé flókið og svörin sem ég fékk þar var að svo væri í raun og veru ekki þannig að þetta er mögulegt af hverju erum við að leggja þetta til það er náttúrlega vegna þess að veruleikinn er sá mörg börn búa á tveimur heimilum eftir skilnað og það er okkar sannfæring að

auðveldara fyrir að lifa því lifi sem það kýs í þessum efnum barnalöggjöfinni gerir algjörlega ráð fyrir að börn búi bara á einum stað það er talað um að þar sem barnið býr þannig að lagaramminn utan um þessi mál gerir ekki ráð fyrir þessum möguleika að eftir skilnað búi barn í raun og veru hjá báðum foreldrum sínum jafnt og til skiptis og þá heitir í löggjöfinni annað foreldrið lögheimilisforeldri og hitt heitir umgengnisforeldri eins og löggjöfin er núna þá í rauninni býr barnið bara hjá lögheimilisforeldrinu og þar er í raun og veru öllum bótum er beint til lögheimilisforeldrisins lögheimilisforeldrið getur tekið miklar ákvarðanir um hag barnsins samkvæmt löggjöfinni það er vissulega hægt að fara núna samkvæmt nýju barnalögunum í málarekstur um það hvar lögheimilið eigi að vera en aðstöðumunurinn á milli lögheimilisins og umgengnisheimilisins er mjög mikill og ekki síður jafnvel stofnanaumgjörðin til dæmis ef á að opna bankareikning fyrir barnið þá er það mjög erfitt fyrir umgengnisforeldrið en auðvelt fyrir lögheimilisforeldrið aðgangur að rafrænni reykjavík til dæmis er bundinn lögheimilisforeldrinu og það er ýmislegt svona í stofnanaumgjörðinni ef á að opna símreikning fyrir barnið þá er það lögheimilisforeldrið sem verður að gera það þetta er allt svona þrátt fyrir að barnið búi í raun og veru á tveimur heimilum við sem sagt leggjum til að við förum í þá vinnu eins og margar þjóðir hafa gert að búa til lagaramma sem styður þetta form að börn búi á tveimur heimilum og það styðji formið þannig að aðstöðumunurinn sé jafnaður út eftir fremsta megni á milli þessara heimila við leggjum þetta til ekki síst vegna þess að nýlegar rannsóknir hafa sýnt

þá er það gríðarlega mikilvægt fyrir börn að eiga samskipti við báða foreldra rannsóknir sýna að þessum börnum eftir skilnað sem njóta aðgengis og umgengni við báða foreldra sína líður í raun og veru jafn vel og þeim börnum sem búa hjá báðum foreldrum sínum þessi þáttur að eiga umgengni við báða foreldra sína eftir skilnað er svo mikilvægur og það eru eitthvað um fimm prósent barna á íslandi sem búa við þessi skilyrði jafnt og til skiptis hjá báðum foreldrum sínum þannig að við segjum við verðum að búa til lagaramma sem styður þá þetta og sem gerir foreldrum auðveldara fyrir að bjóða börnum sínum upp á þessa lausn eftir skilnað við eigum svolítið langt í land í þeim efnum þegar löggjöfin er annars vegar þannig að við leggjum til og vonumst náttúrlega til að nú sem fyrr fái málið jákvæða efnislega umfjöllun hér á alþingi að fara í þessa vinnu sem er fyrsta skrefið að búa til hentuga lagalega umgjörð fyrir börn sem búa á tveimur heimilum og ég vil líka leggja áherslu á að það sem kemur til álita í því er að skoða hvaða skilyrði verða að vera fyrir hendi til þess að börn geti notið þessa lagaramma jafns búsetuforms eða tvöfalds lögheimilis sumir hafa nefnt að heimilin þurfi að vera í sama skólahverfi eða að minnsta kosti í samliggjandi skólahverfum og auðvitað þarf að vera sátt alla vega upp að tilfinnanlegu marki milli foreldranna um þetta fyrirkomulag og þar fram eftir götunum við leggjum sem sagt til að starfshópur á vegum innanríkisráðherra faglega skipaður fari í það að búa til þessa umgjörð það er víðtæk þörf fyrir það í samfélaginu þetta snertir líf margra þetta snertir jafnréttismál þetta snertir stöðu kynjanna innan heimilis og á vinnumarkaði þetta snertir fyrst og síðast hagsæld